Les engagements ne sont pas clairs. Or, aujourd'hui, nous sommes sous les regards à la fois de nos concitoyens, qui veulent comprendre et voir ce que fait l'Europe, des entrepreneurs, qui veulent savoir s'ils peuvent investir, et des marchés, soucieux de savoir quelle attitude prendre. Je crois que, dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, la façon dont s'orientera la négociation sera déterminante. Je ne rentrerai pas ici dans les détails techniques tel sera l'objet de la discussion mais je constate simplement que si les uns et les autres, nous ne faisons par preuve d'un véritable esprit européen, si nous ne sommes pas capables de dépasser les intérêts nationaux à court terme, si nous ne sommes pas capables de mettre en place des institutions véritablement solides et européennes, nous travaillerons pour rien et nous créerons la déception. Je suis confiant dans votre volonté, que je sais forte, Monsieur le Commissaire. Vous avez un bilan qui vous honore et qui nous permet de dire que les chances sont de notre côté. Il appartient aujourd'hui aux États membres de prendre leurs responsabilités pour dépasser les querelles techniques. Il n'est pas question de savoir comment on répartit telle ou telle petite compétence.